hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skaðsemisábyrgð númer tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt frumvarp þetta var lagt fram á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu það er því lagt hér fram öðru sinni

ástæða athugunar esa var að með dómi hæstaréttar íslands frá níunda desember tvö þúsund og tíu var felld hlutlæg skaðsemisábyrgð á tjóni bæði á framleiðanda og dreifingaraðila samkvæmt annarri málsgrein fjórðu og tíundu greinar laga um skaðsemisábyrgð esa telur framangreind ákvæði stríða gegn tilskipuninni en evrópudómstóllinn hafði árið tvö þúsund og sex komist að þeirri niðurstöðu að ákvæði danskra laga um skaðsemisábyrgð sem leggja hlutlæga bótaábyrgð bæði á framleiðanda og dreifingaraðila hefðu verið andstæð ákvæðum tilskipunarinnar til að skýra málið betur er með þessu frumvarpi verið að skýra enn frekar ábyrgð og skyldur dreifingaraðila á vöru eins og lögin eru nú ber dreifingaraðili ábyrgð á vöru sem reynist gölluð en þó án sakar með þessu frumvarpi er hlutverk dreifingaraðila skilgreint með skýrari hætti og í kjölfarið mun hann aðeins bera ábyrgð án sakar ef tjónið verður rakið til sakar eða vanrækslu af hálfu framleiðanda eða fyrri dreifingaraðila í aðfangakeðjunni íslensku lögin eru sambærileg að efni til og þau dönsku og því er það mat esa að breyta þurfi lögunum að þessu leyti einnig er lagt til að ákvæði b liðar níundu greinar tilskipunarinnar um lágmarksfjárhæð tjóns sé lögfest hér á landi frumvarp þetta er þannig hæstvirtur forseti fyrst og fram samið til að koma til móts við athugasemdir esa og tryggja rétta innleiðingu tilskipunar sem áður var nefnd áttatíu og fimm þrjú hundruð sjötíu og fjögur lögin um skaðsemisábyrgð voru samþykkt á alþingi árið nítján hundruð níutíu og eitt og eru þau að verulegu leyti eins og áður var sagt byggt á sambærilegum lögum í danmörku íslenskur skaðabótaréttur byggist að mörgu leyti á sömu grunnreglum og þeim sem gilda þar það er í danmörku og dönsk dómafordæmi hafa mikla þýðingu innan skaðabótaréttar hér á landi í því skyni að halda því lagasamræmi sem er á milli ákvæða dönsku laganna og þeirra íslensku er í frumvarpi þessu höfð hliðsjón af dönsku lögunum um skaðsemisábyrgð eins og þeim var breytt í kjölfar fyrrnefnds úrskurðar evrópudómstólsins frá árinu tvö þúsund og sex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 og menntamálanefndar